Muchas se han celebrado, todas anunciadas con gran alarde, tratando de crear una expectación que cada día es menor.

Cumbres en las que, una y otra vez, se reiteran los mismos acuerdos. Debe saberse que, mientras no se avance en la unión política y en el fortalecimiento de este Parlamento y del poder ejecutivo de la Comisión Europea, se reiterarán las cumbres, pero se agravará la crisis económica. De forma telegráfica, dos ideas la primera, la necesidad de insistir en que la solidaridad responsable y el cumplimiento de los deberes son los materiales con los que se construye Europa la segunda, que se autorice de manera inmediata la utilización de Fondos Estructurales que están sin desembolsar. Estas cantidades pueden permitir, holgadamente, combatir las cifras del paro de los jóvenes ciudadanos europeos.